Albania w ostatnim czasie stała się terenem wzmożonej penetracji religijnej ze strony Arabii Saudyjskiej. Ta penetracja może w dłuższej perspektywie poważnie zakłócić relacje między muzułmańską większością a chrześcijańskimi mniejszościami tę tradycyjną harmonię społeczną, tego tradycyjnego ducha jedności narodowej Albanii, o których bardzo trafnie mówi art.

Tylko że, proszę państwa, nie to jest troską autorów tej rezolucji.

20 i 21 małżeństwo homoseksualne jako to największe dobro przepraszam za ironię które Europa może zaproponować swoim sąsiadom. Przede wszystkich chciałbym się zwrócić do kolegów chrześcijańskich demokratów, kolegów z Europejskiej Partii Ludowej niestety, przyjęcie przez was kultury skrajnej lewicy zdestabilizowało większość Europy.